Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich diese letzte Rede gerade gehört habe, dann ist der Untergang der Welt wieder unmittelbar, und es wird nicht erkannt, welche Chancen in diesen Verhandlungen bestehen. Wir müssen sehen, dass Australien eine Demokratie ist wie wir, die auf denselben Werten beruht, und dass es notwendig ist, dass in dieser Welt der Kooperationen von Staaten, die halt nicht Demokratien sind und in denen meine Vorrednerin nie ein Problem sieht sei es China, sei es Russland die Zusammenarbeit von Demokratien gestärkt werden muss in diesen Zeiten der geostrategischen Unsicherheiten. Die Verstärkung des freien Welthandels ist eine Stärkung unseres eigenen Wohlstands, unserer Sozialpolitik als auch eine Stärkung der Stabilität dieser Welt, und wir müssen sehen, dass nach dem Rückzug der Amerikaner aus TPP und manchen angedeuteten Kooperationen der Vereinigten Staaten mit China auf Kosten anderer Staaten im pazifischen Raum wie Japan es außerordentlich wichtig ist, dass die Europäische Kommission in dieses Vakuum hineingeht und Verträge macht, wie sie es mit Südkorea gemacht hat wo dies bald abgeschlossen wird, im Juni mit Japan, nun Australien, Neuseeland, und ich glaube dass wir in Lateinamerika stärker werden sollten. Ich glaube, dass die Demokratien dieser Welt sich zusammenschließen sollen zum sozialen und wirtschaftlichen Nutzen unserer Bürger und zur Verteidigung von Frieden und Gerechtigkeit in einer Weltordnung, die Sicherheit gebietet, und deswegen danke ich der Kommission für die Politik, hier schnell voranzugehen.